Wir können uns vieles ausdenken, vieles ausmalen, aber Fakt ist Die Weltbevölkerung wächst, Energie, Boden, Wasser, Lebensmittel werden mehr und mehr knapp, und die Welt muss sich ändern. Der Umgang mit unseren knappen Ressourcen muss den gesamten Lebenszyklus hinweg betrachten, von der Rohstoffgewinnung über den Transport, über die Umwandlung und den Verbrauch bis hin zur Wiederverwertung beziehungsweise dann Entsorgung. Nachhaltiger und schonender muss es werden, und die Ressourceneffizienz ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie für wirtschaftliches Wachstum und für die Schaffung von Arbeitsplätzen in den kommenden Jahren. Die einzelnen politischen Ziele der Strategie müssen aber in sich auch kohärent sein. Zur Ressourcenschonung und nachhaltigen Nutzung passt die oft erhobene Forderung nach Stilllegung wertvoller landwirtschaftlicher Flächen genauso wenig wie die Versiegelung der Flächen.

Es ist meiner Meinung nach unverantwortlich, in unseren klimatisch begünstigten Regionen die Produktion von Lebensmitteln einzustellen.

Sie dient zur Sicherung der Welternähung, sie liefert nachwachsende Rohstoffe bei gleichzeitigem Erhalt unserer von Generationen geschaffenen Kulturlandschaft und der Biodiversität. Die Strategie an sich muss dem Effizienzanspruch gerecht werden. Dazu gehört vor allem, dass wir nicht ständig nach mehr Berechnungen, nach mehr Auflagen suchen, sondern dass wir die bestehenden Gesetze und Verordnungen besser und wirkungsvoller nutzen und umsetzen. Auch die Ressource Arbeitskraft muss effizient und schonend eingesetzt werden. Die Erstellung immer neuer Statistiken unter Zugrundelegung immer neuer Indikatoren bringt mehr Bürokratie, bindet Arbeitskräfte und kostet letztendlich Energie und Geld, und das ist nicht effizient. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bilden wir uns nicht ein, wir könnten effizientes Essen definieren. Ein gutes Steak ist ein Stück Lebensqualität.